Ich fände diesen Ansatz eigentlich den besseren.

mit der Debatte noch nicht da, wo wir sein müssten.

und effizient sein sollen, die andere zukunftsfähige Antriebe haben sollen.

Wie kommen wir dahin, dass wir in Zukunft klimafreundliche, bessere öffentliche Verkehrssysteme haben?